Datorită situației alarmante în ceea ce privește rata șomajului în rândul tinerilor, includerea pe ordinea de zi a Consiliului a dezbaterii privind stimularea ocupării forței de muncă pentru această categorie a populației, a fost foarte benefică. Viitorul aparține tinerilor și aceștia sunt principalii beneficiari a tot ceea ce se construiește, bine sau rău, în ziua de astăzi. Din acest motiv, este strict necesară adoptarea unor măsuri pentru îmbunătățirea situației lor, atât la nivel comunitar cât și la nivelul fiecărui stat membru. Consider ca un instrument de bază pentru atingerea obiectivelor propuse în acest sens, politica de coeziune.